Der Ausschuss war erfolgreich, obwohl die Verlängerung des TAXE Ausschusses keine wesentlichen neuen Erkenntnisse gebracht hat. Wir haben es geschafft, die Informationen zu verbessern, die Transparenz zu erhöhen, den Schutz der Informanten zu vergrößern, den Druck auf die Überprüfung der Wettbewerbsverzerrungen zu erhöhen, Millionen an Steuerzahlungen von Google, Amazon und anderen

Wir wussten vorher schon, dass das Hauptproblem die mangelnde Zusammenarbeit der Mitgliedstaaten in Steuerfragen ist.

Die Praktiken der Firmen waren leider nicht illegal, sondern sind das legale Ausnutzen von Ungereimtheiten zwischen den nationalen Steuersystemen. Wir können das Problem nur bei den Wurzeln packen, wenn wir in Europa harmonisieren, was genau bei Firmen besteuert wird, wenn wir in Europa ein europäisches Steuerrecht bekommen, wenn wir europäische Steuereinnahmen bekommen und mehr europäische harmonisierte Steuerpolitik erhalten. Wir sind mit der Arbeit nicht fertig.